Ich frage Sie, ob Sie jetzt in einer Richtlinie festlegen wollen, dass Frauen in meinem Alter nachts durch die Städte gehen sollen, um die Kriminalitätsrate zu senken?

Ich will am Ende nur eines sagen Statt auf einem toten Pferd ich nehme mal Ihre Analogie weiter herumreiten zu wollen und Daten von Millionen Menschen zu filzen, würde ich doch Folgendes vorschlagen, Frau Malmström Geben Sie vielleicht den EU Innenministern in unseren Ländern einen anderen Tipp, nämlich z. B. keinen Abbau von Polizei und Justizstellen in ihren Ländern vorzunehmen, die Polizei und Justiz ordentlich zu schulen sowie die weit verbreitete Krankheit der Korruption zu bekämpfen. Wenn wir das in unseren Ländern hinbekommen, tun wir etwas Wertvolles für die Verbrechensbekämpfung und für den Bürger.